Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Cotonou a eu l'immense mérite de combiner à la fois l'aide au développement, le commerce et le caractère politique de nos relations. Ces éléments constitutifs de l'esprit de cet accord historique doivent évidemment non seulement être préservés, mais de mon point de vue, ambitieusement amplifiés dans un accord juridiquement contraignant. Nous n'avons pas le droit de manquer cette opportunité unique qui devrait nous permettre d'être enfin d'authentiques partenaires politiques. Des partenaires dont les destins seraient irrémédiablement et pour le meilleur liés sur le plan économique, environnemental, industriel, éthique et politique.

Alors Monsieur le Commissaire, je peux évidemment comprendre la proposition d'une structure en piliers chapeautée par une coupole de coordination. Dans le fond, c'est un petit peu poursuivre ce qui existe aujourd'hui. Mais moi, je ne peux m'empêcher d'y voir le risque de maintenir nos relations avec l'Afrique en particulier dans un carcan trop étroit.

Je suis de ceux qui pensent que la création d'une vaste zone de libre échange couvrant les deux continents et dans le respect des accords d'association bilatéraux actuels serait une réponse efficace aux incertitudes qui défigurent le moral des Africains et des Européens. La prospérité qui en découlerait, Monsieur le Commissaire, offrirait aux jeunesses africaines et européennes une perspective d'épanouissement économique et démocratique sans précédent. Ce serait, de mon point de vue, la vraie et seule solution pour résoudre les difficultés que nous avons à gérer les phénomènes migratoires.